Secondo il rapporto IOCTA del 2017 di Europol, i crimini commessi via Internet nel corso dell'ultimo anno sono aumentati, in alcuni casi, addirittura del 750 attacchi informatici, frode informatica e furto d'identità sono in aumento, facendo registrare livelli mai riscontrati in precedenza. Per affrontare tale sfida, innanzitutto è necessario un quadro europeo penale comune che prescriva una definizione uniforme di criminalità informatica e che fornisca delle linee guida omogenee in merito all'individuazione e all'utilizzo processuale delle e evidence Ma la lotta alla criminalità informatica potrà avere successo solo attraverso una stretta collaborazione fra le autorità competenti e i fornitori di servizi, sinergia che ha già dimostrato di essere un'efficace arma contro il cybercrime e sono necessarie campagne europee di prevenzione e gestione dei rischi online, rivolte agli adulti ma anche ai minori, particolarmente esposti ad adescamento o sfruttamento sessuale e ciberbullismo.